Porque en la Unión nuestras lenguas maternas están proscritas.

y más naciones que Estados y más lenguas que las oficiales de los Estados miembros. Sin embargo los hablantes de esta última no estamos protegidos por los Tratados. La experiencia diaria lo demuestra.